Pero no nos engañemos estamos hablando de un régimen brutal, dictatorial e inhumano, y todos sabemos que es imposible razonar con aquellos que son irrazonables. Basta recordar el ataque a la Embajada británica en Teherán para advertir qué concepto tiene el régimen iraní de las relaciones diplomáticas. En este contexto, mi pregunta concreta es la siguiente dado que el régimen iraní está claramente violando el Tratado de No Proliferación, ¿no sería indicado establecer una fecha límite, fija e improrrogable, para que cumpla sus obligaciones y, si no lo hace en ese plazo,